Frau Präsidentin! Betrachtet man die Wertschöpfungskette eines Produktes also Erfindung, Produktion und Vermarktung im internationalen Wettbewerb, so kann man Folgendes erkennen Der zweite Schritt, also die Produktion, ist zum großen Teil nach Asien ausgelagert. Die Wertschöpfung in Europa basiert auf Forschung, Entwicklung und Marketing. Wenn wir diesen Standard halten wollen, müssen wir gerade in der Wirtschaftskrise ausreichende Mittel für die Forschung bereitstellen. Reißt unsere Innovationskapazität ab, werden wir uns immer mehr in Richtung Rezession bewegen. Synergien zwischen den bestehenden Förderungen sind zwar zu begrüßen, jedoch getrennt voneinander zu evaluieren.